Ik wil hem en zijn team, zijn collega's, uitdrukkelijk bedanken, want zonder het werk van de Rekenkamer zouden wij de Europese begroting en de begrotingen van alle deelinstituties niet zo goed in de gaten kunnen houden. Ik denk dat zij ongelooflijk belangrijk werk verrichten, niet alleen in hun jaarlijks verslag, maar ook in de vele deelverslagen, de speciale verslagen, die wij van hen krijgen. Ik denk dat wij wat dat betreft nog een les moeten trekken. Ik denk dat die speciale verslagen in dit Parlement te weinig aandacht krijgen.